Spoštovani predsedujoči, najlepša hvala za besedo. Še enkrat vsem lep pozdrav. V redu. Še enkrat lep pozdrav. V Levici se ne strinjamo s tem, da morajo za normalno delovanje države ženske vsako leto roditi deset tisoč otrok več, kot v predlogu navaja NSi. Za normalno za normalno delovanje države je potrebno ustrezno, torej pravična in vzdržna davčna politika, ki bo lahko rezultirala tudi v povečanju natalitete. V NSi-ju konsistentno zagovarjajo nižje davke in prispevke, na drugi strani pa predlagajo povišanje transferja družinam. To dvoje žal ne gre skupaj. Predlagajo znižanje davka na dodano vrednost, znižanje stopnje za najvišji dohodninski razred, nasprotujejo višji obdavčitvi obdavčivtvi obdavčitvi kapitala, zato vas sprašujem, kako bomo s siromašenjem državnih blagajn povečali transferje družinam? In, to in univerzalno vsem družinam, niti ne tistim, ki sredstva dejansko potrebujejo. Osnovni problem tega predloga, poleg neskladnosti s politikami NSi-ja na na prihodkovni ravni je njegova zasidranost v natalitetni politiki. Natalitetna politika pomeni družinsko politiko družinsko politiko brez socialnih kriterijev. Pomeni, da vsi, tudi revni, subvencionirajo tako revne kot tudi bogate družine. Torej tiste, ki pomoč potrebujejo, in tiste, ki je ne potrebujejo. Ne glede na njihov dohodek in ne glede na njihove potrebe, to pa, vsaj dokler imamo po uradnih podatkih v državi petdeset tisoč otrok, ki živijo pod pragom revščine, ni in ne more biti prioriteta tega državnega zbora. Dokler dvesto sedemdeset tisoč ljudi živi pod pragom tveganja revščinja, revščine, od tega kar šestinpetdeset tisoč delovno aktivnih ter petdeset tisoč otrok, mora družinska politika ostati del socialne politike, torej politika, ki se prvenstveno ukvarja z družbeno neenakostjo, z revščino, ki duši mnoge družine, in s socialnim položajem otrok, ki predstavljajo posebno ranljivo skupino prebivalstva. Naloga družinske politike namreč ni zagotavljanje bodoče delovne sile kapitalu, ampak je zagotavljanje čim bolj enakih možnosti otrokom, tudi tistim, ki se rodijo v socialno ogroženih družinah, omogočanje, da imajo lahko otroke tudi ljudje, ki samo z lastnimi dohodki ne bi mogli vzdrževati ali pa do njih ne bi mogli priti po naravni poti. Da vsem tistim, ki da predvsem tistim predvsem ženskam, ki otrok ne želijo imeti, je to tudi omogočeno, in da zaradi svojih odločitev niso deležne družbenega pritiska ali drugačnih povračilnih ukrepov. Edini učinkoviti ukrep za okrepitev delovno aktivnega prebivalstva je zaviranje emigracij z izboljšanjem življenjskih razmer zlasti mlajše generacije, ki se zaradi slabih razmer izseljuje iz države. Zato so ključni socialni ukrepi na različnih področjih, na področju revščine, na področju boja proti prekarnim oblikam dela in na področju stanovanjske politike, če naštejem ne najbolj ključne. Odgovor za to ni v izkoriščanju družinske politike, za subvencioniranje prebivalca z nadpovprečnimi in celo visokimi dohodki s ciljem povečanja rojstev. Tovrstni ukrepi ne bodo dosegli svojega cilja, imeli pa bodo neko drugo posledico, na cedilu bomo pustili socialno najbolj ogrožene prebivalce. Naloga države ni, da se subvencionira družine najpremožnejših, ampak da vsem otrokom zagotovi vsaj približno enake možnosti, zato bomo, vse dokler je revščine ne izkoreninimo, v Levici zagovarjali primat socialne družinske politike nad politiko, katere bistveni cilj ni izboljšanje neenakih položajev, temveč povečanje rojstev. Hvala.